partnera ekonomicznego, a także politycznego, szacunku dla bardzo starej cywilizacji, szacunku dla państwa, które nigdy nie wtrącało się w nasze wewnętrzne

Mam wrażenie, że sytuacja, w której my będziemy występować jako nauczyciele, sędziowie czy prokuratorzy, nie jest dobrą metodą. Tutaj chodzi o partnerstwo i o wzajemny szacunek.